Voorzitter, ik wil graag mevrouw Le Grip vragen of haar partijgenoot, minister Alain Juppé, gek geworden is, of dat het waar is dat het om een partijstandpunt gaat. Hij heeft namelijk vandaag gezegd dat er zonder de euro gewelddadige, gewapende conflicten zullen uitbreken in Europa.